partendo proprio dall'osservazione giusta dell'onorevole Rangel, che sottolinea quello che in realtà è proprio l'obiettivo della relazione. Non quello di parlare di integrazione differenziata come fine, ma quello di sottolineare che essa è un mezzo, un mezzo reso necessario dall'attuale condizione di asimmetria tra eurozona e Unione, peraltro temporanea tranne che per il momento per alcuni Stati knocked out ma che tuttavia l'obiettivo e la filosofia dell'integrazione differenziata come mezzo e non come fine che noi proponiamo è quella appunto di uno strumento per salvaguardare l'unità dell'Unione e per consentire che questa integrazione, questa costruzione di una governance dell'eurozona poggi sulle istituzioni dell'Unione e quindi sia democraticamente

Anche per questo, nelle varie procedure che noi indichiamo e individuiamo, quella richiamata dall'onorevole Scholz della cooperazione rafforzata è solo l'ultima in ordine di priorità. Noi crediamo che occorra sempre cercare di partire da atti giuridici di carattere generale in cui magari inserire deroghe che sono previste storicamente e giuridicamente dall'assetto dell'Unione, eventualmente passare all'articolo 136 e solo come ultima ratio arrivare alla cooperazione rafforzata, appunto in coerenza con questa filosofia di una differenziazione fondata sull'unità. Naturalmente sono emerse alcune sensibilità diverse soprattutto su un punto politico di fondo, quello del Parlamento della sua eventuale differenziazione, in particolare l'onorevole Goulard, portavoce, diciamo così, di un orientamento che punta a considerare come lei ha detto, legittimo quello di un'istituzionalizzazione dell'eurozona. Io invece continuo a pensare che solo facendo leva sulle istituzioni attuali e non arretrando sul carattere del Parlamento di rappresentante di tutti i cittadini, si potrà dare un'adeguata risposta in termini di legittimazione democratica e che la strada della differenziazione interna al Parlamento, oltre a questo Parlamento, un eventuale nuovo Parlamento, non porti molto lontano e peraltro porti in una direzione che è diversa da quella che attualmente stiamo percorrendo.